Podporuji snahu o lepší koordinaci zásadních rozhodnutí v energetice v jednotlivých členských státech i mezi nimi, a to hlavně v přenosové soustavě. Rozumná je i snaha o nějakou koordinaci mnoha různých národních podpor obnovitelných zdrojů.

Zásadní pro evropskou energetiku by měl být racionální přístup k využívání domácích energetických zdrojů. Nejsem příznivcem návrhů na vytvoření evropského regulátora, které se vždy objeví při debatách o zlepšení energetického trhu.